Számunkra, közép európai és balti tagállamok számára az európai uniós tagságnak nem volt, nincs, és nem is lesz alternatívája. Kemény küzdelem volt ez, a tíz év nagyobbik felében az Unió történelme legnagyobb válságát élte át. Nekünk, új tagállamiaknak harcolnunk kellett az egyenjogúságért. A sikert az mutatja, hogy a tíz új tagállamból hatan már az euróövezet tagjai. Nagyon sok előttünk álló feladat van, az Unió már tudja kezelni a gazdasági deficiteket, de még nem tudja kezelni a demokráciadeficiteket. A folyamat azonban elindult, és biztosan létrejön az európai demokrácia ellenőrző mechanizmus, ezt kívánja 40 millió kisebbségi érdeke is.